În 2012 au fost depuse peste 100 de mii de cereri de înregistrare de marcă comunitară, dublu față de cele depuse cu 10 ani în urmă. Această evoluție a fost însoțită de așteptări tot mai mari din partea celor interesați de a beneficia de sisteme de înregistrare a mărcilor care să fie mai coerente, mai accesibile publicului și mai moderne din punct de vedere tehnologic. Susțin sporirea accesibilității și eficienței pentru întreprinderea sistemelor de înregistrare a mărcilor din Uniunea Europeană. Acest lucru poate fi realizat prin reducerea costurilor și a complexității, creșterea vitezei, sporirea gradului de previzibilitate și de securitate juridică. Consider că progresele actuale din domeniul informaticii le permit utilizatorilor să aibă acces la alternative mai bune pentru cercetările naționale și ale celor de la nivelul Uniunii Europene.